Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Das gute Ergebnis verdeutlicht, dass die Kirgisen aktiv an politischen Entscheidungen mitwirken wollen und eine neue Verfassung unterstützen. Unsere fraktionsübergreifende Ausarbeitung einer Entschließung zur aktuellen Situation in Kirgisistan soll hierzu als hilfreicher Schritt gesehen werden. Wir erwarten von der Übergangsregierung, dass sie die öffentliche Ordnung mit rechtmäßigen und friedlichen Mitteln wieder herstellt, und wir erwarten, dass sie die Aussöhnung der Bürger mit aller Entschlossenheit fördert. Als sehr wichtig erachte ich, dass die Europäische Union, auch wenn die unmittelbare Notlage dann überwunden scheint, weiterhin das kirgisische Volk und auch die anderen unterstützt, diese Übergangsregierung unterstützt und mithilft, Stabilität zu erreichen. In meinen Augen ist für die Entwicklung Kirgisistans gerade die Aussöhnung der verschiedenen ethnischen Gruppen als oberstes Ziel dringend notwendig, um so ein friedliches Miteinander gestalten zu können. Uns als Europäischem Parlament ist daran gelegen, dass unverzüglich nach den vorgesehenen Parlamentswahlen ein neuer zwischenparlamentarischer Austausch stattfinden wird. Dieser ist eine Grundvoraussetzung für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Kirgisistan und der Europäischen Union. Ich erachte es als grundlegend, dass die Europäische Union bei ihrem Handeln den zentralasiatischen Raum als Ganzes sieht und sich nicht auf einzelne Regionen beschränkt. Hierbei muss immer der offene Dialog im Vordergrund stehen. So wird die Europäische Union neben ihrer Rolle als Partner in Wirtschafts und Entwicklungsfragen auch als politischer Partner wahrgenommen werden. Demokratisierung und Achtung der Menschenrechte gehören aus unserer Sicht zu den Grundlagen eines friedlichen Zusammenlebens in jedem Land. Mit der vorliegenden Entschließung weisen wir auf die weiterhin fragile Lage des Landes hin.

Sie haben unsere Unterstützung, und die Menschen haben diese Unterstützung verdient.